Gas zal een belangrijke brandstof zijn in de energietransitie naar meer groene en meer duurzame energiebronnen.

Het is ook heel belangrijk dat in het kader van de Energie unie blijvend gezocht wordt naar alternatieve bronnen van verschillende oorsprong.